hæstvirtur forseti okkur íslendingum hefur verið sagt að upp á síðkastið hafi alþjóðafjármálakerfið fylgst með íslensku efnahagskerfi

heimskapítalismans þar sem gullgrafararnir athafna sig reyndust svo eitraðar að kanarífuglinn komst ekki undan þeim hvernig gat þetta gerst er spurningin á hér hljómar úr munni ræðumanna við höfum hlustað af athygli á hæstvirtan forsætisráðherra á síðustu dögum og oft hefur mér fundist hann hafa tilhneigingu til að einfalda vandann jafnvel að afneita ákveðnum þáttum hans hæstvirtur ráðherra hefur ekki getað sannfært þjóðina um að allt sé gert til að bregðast við vandanum í mínum huga hefur almannavarnaráð ekki enn verið kallað saman hæstvirtur forseti í ræðu sinni hér áðan upplýsti hæstvirtur forsætisráðherra að málin væru í höndum ráðherrateymis fjögurra ráðherra og stýrihóps ráðuneytisstarfsmanna og tiltekinna stofnana

við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum gert kröfu um að ríkisendurskoðun fái skilgreint hlutverk sem endurskoðunar og eftirlitsaðili við ráðstöfun þeirra miklu fjármuna sem nú eru að koma í hendur ríkisins með yfirtöku bankanna gríðarlegir almannahagsmunir eru í húfi og útilokað annað en að opinbert eftirlit og opinber endurskoðun komi til hæstvirtir ráðherrar sem hér hafa talað hafa ekki látið í ljósi neinar skoðanir á þessari kröfu okkar en henni var svo sem ekkert beint til þeirra heldur til forsætisnefndar alþingis en nú er okkur einmitt sérstök nauðsyn á að skilja á milli þings og ríkisstjórnar að hér verði á ný þingbundin stjórn en ekki ríkisstjórnarbundið þing það vantar virðulegi forseti talsvert upp á að ríkisstjórnin sé að gera allt sem í hennar valdi stendur ég furða mig til að mynda á því hvers vegna hæstvirtur forsætisráðherra sagði ekkert um tilraunir ríkisstjórnarinnar til að leita aðstoðar ríkisstjórna nágrannaríkja okkar mér er óskiljanlegt hvers vegna enn hafa ekki verið send formleg erindi til ríkisstjórna norðurlandanna um aðstoð þær ríkisstjórnir hljóta að bíða eftir slíkri formlegri beiðni og lánalínurnar sem var verið að virkja í gær eða dag eru að sjálfsögðu ekki hluti af slíku formlegu erindi til ríkisstjórnanna í hugann koma líka efta þjóðirnar sviss og liechtenstein eða vinaþjóð í vestri kanada ég spyr er ekkert formlegt samtal í gangi við ríkisstjórnir þessara þjóða hæstvirtur forseti tími ofurlaunanna er liðinn sagði hæstvirtur bankamálaráðherra í ræðu sinni hér áðan ég krefst þess þá að fá að sjá það í vinnunni við fjárlagafrumvarpið fyrir árið tvö þúsund og níu krafa þjóðarinnar er sú að stjórnmálamenn taki sig nú á og taki á sig hluta byrðanna það getum við gert með því að jafna launakjör þeirra sem í þessum sal sitja ef tími ofurlaunanna er liðinn afnemum þá ofurlaunin í opinbera kerfinu líka og byrjum á eftirlaunaskandalnum setjum alla þingmenn og aðra sem gegna toppstöðum hjá hinu opinbera á sömu laun einfalt þingfararkaup væri í mínum huga sanngjarnt bankamálaráðherra undirstrikar að nú þurfi að endurvinna traust þjóðarinnar aðgerð af þessu tagi gæti verið liður í því að endurvinna traust þjóðarinnar á þeim sem með valdið fara hæstvirtur forseti nú er nauðsynlegt að finna grundvöll að sátt við íslensku þjóðina leggja öll spil á borðið gagnvart henni og opna henni aðgang að öllum upplýsingum um það sem gerst hefur þjóðin hefur ekki fengið skýr svör um það hjá ríkisstjórninni hvernig þetta gat gerst eða hvaða aðgerðir ríkisstjórnin sér til lausnar á vandanum hæstvirtur forseti við okkur blasir hrun þess þjóðfélagsmunsturs sem byggt hefur verið á skammsýni og taumleysi það er tímabært að leiða önnur gildi til öndvegis svo sem hófsemi og nægjusemi huga að samfélagslegum gildum og siðferðislegum ég sé ekki að þessari ríkisstjórn sé treystandi til þess fulltrúar hennar og stuðningsmenn hér á alþingi virðast einungis kalla á meira af því sama héðan heyrum við vanhugsað ákall stjórnarþingmanna um að nauðsynlegt sé að ýta til hliðar lögum um mat á umhverfisáhrifum svo virkja megi fyrir stóriðju án þess að leggja mat á skaðann sem af hlýst